Chciałbym jednak powiedzieć szczerze, że mam pewne wątpliwości co do sposobu prezentowania tej sprawy w Parlamencie Europejskim.

Pani komisarz Jurova powiada, że w tamtym czasie nie istniało instrumentarium Unii Europejskiej, nie istniały porozumienia prawne, nie istniały zobowiązania. Prezydencja przypomina, ja też chcę to przypomnieć, że kwestia bezpieczeństwa narodowego jest w polu odpowiedzialności państw członkowskich i tam właśnie powinny toczyć się postępowania ustalające te fakty. Jest to kwestia suwerennych decyzji tych państw. Parlament Europejski ma pełne prawo zwracania się do opinii publicznej, mobilizowania opinii publicznej, ale czy ma prawo prowadzić postępowania śledcze? Myślę, że na podstawie traktatów takie postępowania może prowadzić w odniesieniu do samych instytucji europejskich, a nie państw członkowskich.

To oni chcą zniszczyć naszą cywilizację.